Het maakt een vereenvoudiging mogelijk in het dagelijks leven van de burger.

We willen zeker absurde tijdsprongen met onze naaste buren en onze eerste handelspartners vermijden, want dan vereenvoudig je het leven van de burger niet, je compliceert het alleen maar, én je compliceert de werking van de interne markt.

De huidige geharmoniseerde economische ruimte mag niet kleiner worden door de afschaffing van de bestaande richtlijn.